Doresc să fac referire la amendamentul 1 la propunerea comună de rezoluție prin care se solicită introducerea ambalajelor standardizate în cadrul pachetelor de țigări.

Sunt ferm în a susține acțiunile pentru combaterea fumatului, dar aș vrea să ofer câteva argumente împotriva acestui amendament. În primul rând, îmi exprim îndoiala cu privire la eficiența unei astfel de măsuri și sunt de părere că toți consumatorii, fie ei chiar și fumători, au dreptul să aleagă produsul pe care îl cumpără, dacă doresc să îl cumpere. Pachetul oferă informații importante despre calitate și despre origine. În al doilea rând, măsura va deschide calea comerțului ilegal, inclusiv cu produse contrafăcute. În 2009, produsele din tutun au ocupat primul loc în topul contrafacerilor la nivelul Uniunii Europene.